Estoy hablando de seguridad, con mayúsculas, y de integridad territorial. Para democratizar hace falta llevar a cabo el proceso electoral, y la legitimidad y la aceptación del resultado se deben vincular, se van a vincular, inequívocamente a un proceso total, es decir, a todo el territorio y, además, con la participación de todos.

Y si vamos allí —y debemos ir—, tenemos que ir con una presencia medida y comedida, sabiendo bien adónde vamos, evitando protagonismos y paternalismos inútiles y, también,